Ce que je sais, c'est qu'elle se tait sur l'ensemble des persécutions que vivent les Rohingyas et que son parti, des représentants de son parti, participent aux persécutions que vivent les Rohingyas.